Ja, gospod podpredsednik. Malo bom izrabil tole, no. Ne bom zahteval razprave, samo popravil bi se rad, da, ker nočem biti narobe razumljen, gospod minister, nisem jaz mislil, da bi v zakonu omejili oziroma da bi prepovedali r prijavo na razpis inženiring firmam, ampak samo inženiring firmam, ki so si svoje reference pridobili z izkoriščanjem podizvajalcev, lastnih resursov pa nimajo. Toliko samo, da ne bom česarkoli deležen, češ da želim prepovedati inženiring firmam, da bi kandidirale na razpisih. Daleč od tega.